um frumvarp til laga um breytingar á laga um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna númer tuttugu og tvö tvö þúsund og sex í nefndarálitinu eru taldir upp þeir sem komu á fund nefndarinnar og þeir aðilar sem sendu umsögn en frumvarpið felur í sér endurskoðun á því greiðslukerfi sem komið var á með gildandi lögum um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna númer tuttugu og tvö tvö þúsund og sex gildandi kerfi er vinnumarkaðstengt þar sem skilyrði er að foreldrar hafi verið samfellt í sex mánuði á innlendum vinnumarkaði áður en barnið greindist með alvarlegan eða langvinnan sjúkdóm eða alvarlega fötlun reynslan af framkvæmd laganna er sú að tiltölulega fáir foreldrar hafa sótt um greiðslur á grundvelli þeirra þess vegna koma þessar tillögur um breytingar fram með frumvarpi þessu er lagt til að komið verði til móts við fjárhagslegar aðstæður foreldra barna sem greinst hafa með alvarlega eða langvinna sjúkdóma eða fötlun sem fellur undir fyrstu og annars sjúkdóms eða fötlunarstig samanber b og c lið átjándu grein frumvarpsins

er gert ráð fyrir að foreldrunum verði tryggðar mánaðarlegar grunngreiðslur þann tíma sem þeir geta ekki verið virkir á vinnumarkaði vegna verulegrar umönnunar barna sinna þar af leiðandi er gert ráð fyrir að foreldrar þessara barna sem hafa ekki getað verið virkir á vinnumarkaði til lengri eða skemmri tíma við gildistöku frumvarpsins verði það að lögum geti átt rétt á slíkum greiðslum að skilyrðum frumvarpsins uppfylltum án þess að litið sé til þess hvenær barnið greindist langveikt eða fatlað

eða mjög skammur tími var liðinn frá því að þeir lögðu niður störf þetta eru meginbreytingarnar í tillögunni í þessu frumvarpi umræða kom upp í nefndinni eftir ábendingu frá umsagnaraðila um hugsanlegt misræmi milli skilgreiningar frumvarpsins á alvarlega fötluðu barni og ákvæðis um fötlunarstig eftir að hafa fengið skýringar á þessum ákvæðum telur nefndin ástæðu til að taka fram að mikilvægt er að skilgreiningar á langveiku barni og alvarlega fötluðu barni séu skoðaðar saman með ákvæðum um sjúkdóms og fötlunarstig en síðarnefndu ákvæðunum er ætlað að flokka alvarleika sjúkdóms eða fötlunar í þrjú stig þeir sjúkdómar eða fötlun sem tilgreind er í b og c lið átjándu grein frumvarpsins er þar einungis nefnd í dæmaskyni þetta kemur meðal annars til að það voru félög sem spurðu hvort börn í ákveðnum flokkum féllu undir lögin en það er í raunveruleikanum þörfin sem kemur til með að úrskurða um það en ekki flokkunin eða greiningin á viðkomandi fötlun enn fremur liggur fyrir að sjúkdóms eða fötlunargreiningin ein og sér ræður ekki hvort foreldrar barns eiga rétt á greiðslum samkvæmt frumvarpinu heldur heildarmat á aðstæðum þeirra svo sem alvarleiki sjúkdóms eða fötlunar barns umfang þjónustugreiningar og meðferðarstofnunar umönnunarþarfar barns og þeirrar vistunarþjónustu sem í boði er á vegum opinberra aðila við endurskoðun laganna hefur láðst að gera ráð fyrir að mótframlag ríkissjóðs í lífeyrissjóð foreldra samkvæmt elleftu grein laganna hækki úr sex prósent í átta prósent í samræmi við lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö með áorðnum breytingum og þykir nefndinni mikilvægt að breyta þessu til samræmis í ljósi þessa leggur nefndin því til breytingartillögu hvað elleftu grein laganna snertir nefndin telur mikilvægt sjónarmið sem kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að langveikum börnum og fjölskyldum þeirra verði veitt sambærilegt aðgengi að félagslegri þjónustu og börn með fötlun njóta og að sálfélagslegur stuðningur við fjölskyldur þessara barna verði efldur hins vegar kemur fram í greinargerðinni að við samningu frumvarpsins hafi niðurstaðan verið sú að þörf væri á lengri tíma til að laga þá félagslegu þjónustu sem stendur fötluðum börnum til boða að þörfum langveikra barna ekki hafi þótt rétt að bíða með framlagningu þessa frumvarps í heild vegna þessa þar sem vitað sé að foreldrar langveikra eða alvarlega fatlaðra barna búa margir hverjir við kröpp kjör því er lagt til í greinargerðinni að frumvarp þetta fjalli eingöngu um fjárhagslega aðstoð foreldra þessara barna en félagsmálaráðherra muni skipa starfshóp til að fara yfir málefni félagslegu þjónustunnar ráðgert er að starfshópurinn skili tillögum til ráðherra fyrir fimmtánda febrúar tvö þúsund og átta þannig að unnt verði að leggja fram frumvarp til laga um breytt stuðningskerfi á vorþingi nefndin fagnar þessum markmiðum félagsmálaráðherra nefndin telur mikilvægt að ákvæði um umönnunargreiðslur samanber lög númer níutíu og níu tvö þúsund og sjö um félagslega aðstoð verði tekin til endurskoðunar með það að markmiði að skýra betur reglur um aðstoð til foreldra langveikra og fatlaðra barna vegna útlagðs kostnaðar í tengslum við veikindi eða fötlun barnanna samanber það sem fram kemur í greinargerð við frumvarpið nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali sem fylgir með það er þingskjal númer fjögur hundruð þrjátíu og sex það er gert grein fyrir þessum tveimur breytingartillögum undir þetta nefndarálit skrifa háttvirtir þingmenn guðbjartur hannesson ármann krónu ólafsson pétur h blöndal birkir j jónsson ögmundur jónasson árni johnsen jón gunnarsson og kristinn h gunnarsson ásta r jóhannesdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins en vann að málinu og studdi það heils hugar í lokin má geta þess að það kom erindi meðal annars frá adhd félaginu þar sem óskað var eftir að skoða aðkomu